skemmtanahald númer áttatíu og fimm tvö þúsund og sjö og þeir sem flytja þetta frumvarp eru þingmenn úr framsóknarflokknum samfylkingunni og vinstri grænum þetta er nú stutt frumvarp það er einungis tvær greinar og í þeirri fyrri er lagt til að öðru og þriðji málsliður fjórðu málsgrein fjórðu grein laganna falli brott það er laga númer áttatíu og fimm tvö þúsund og sjö og í annarri grein er lagt til að lögin öðlist þegar gildi í greinargerðinni er málið reifað en í stórum dráttum má segja að í frumvarpinu er lagt til að fella á brott undanþáguheimild til nektarsýninga í atvinnuskyni á veitingastöðum eftir stendur þá fortakslaust bann við því að bjóða upp á nektarsýningar eða að gera með öðrum hætti út á nekt starfsmanna eða annarra sem á staðnum eru virðulegi forseti það var lagt fram frumvarp sama efnis á hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi það hlaut ekki afgreiðslu þá þannig að þetta mál er góðkunningi okkar hér í þinginu og hefur farið hér áður í gegnum umræðu og til nefndar og þá var málið sent til nokkurs fjölda umsagnaraðila og það bárust níu umsagnir fimm umsagnaraðilar lýstu yfir stuðningi við efni frumvarpsins það er alþjóðahús jafnréttisstofa kvenréttindafélag íslands kvennaathvarfið og rauði kross íslands síðan voru það nokkrir sem tóku ekki afstöðu eða gerðu ekki athugasemdir og það voru félag íslenskra stórkaupmanna lýðheilsustöð og vinnueftirlitið tóku ekki afstöðu og viðskiptaráð gerði ekki athugasemdir þannig að þeir sem tóku afstöðu og tjáðu sig þeir fimm umsagnaraðilar lýstu allir yfir stuðningi við efni frumvarpsins á sínum tíma fór fram heildarendurskoðun á lögum númer sextíu og sjö nítján hundruð áttatíu og fimm um veitinga og gististaði og þá er gert ráð fyrir breyttri skilgreiningu veitingastaða frumvarpið varð síðan að lögum árið tvö þúsund og sjö og þá var felldur niður flokkurinn næturklúbbar sem samkvæmt eldri lögum hafði gert ráð fyrir að legðu aðaláherslu á áfengisveitingar og sýningu á nektardansi í atvinnuskyni þannig að það var fellt niður

með þeirri undantekningu þó að ef jákvæðar umsagnir fást frá umsagnaraðilum samkvæmt tíundu grein þá geti leyfisveitandi heimilað nektardans í rekstrarleyfi ef þess er óskað þannig að þarna er undanþáguákvæðið sem menn hafa deilt um hvernig beri að túlka þegar málið var til umræðu hér á sínum tíma þetta undanþáguákvæði þá var upplýst að fulltrúar sveitarfélaganna sem komu fyrir samgöngunefnd hefðu viljað fá staðfestan þann skilning sinn að nóg væri að einn umsagnaraðili legðist gegn því að nektardansinn yrði heimilaður í rekstrarleyfi veitingastaðar til þess að synja mætti um leyfið sá skilningur er eðlilegur enda um undanþágu frá meginreglu að ræða og því réttast að skýra hana þröngt frá þessum tíma hefur ríkt nokkur óvissa um rekstrarleyfi þriggja veitingastaða á höfuðborgarsvæðinu

en þessir staðir höfðu óskað eftir heimild til að bjóða upp á nektardans í endurnýjuðum rekstrarleyfum sínum mál staðarins í kópavogi kom fyrst til kasta leyfisveitanda en það er sýslumaðurinn í kópavogi sem er leyfisveitandi og lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu er lögboðinn umsagnaraðili

með ýmsum rökum og þau koma fram hér í fylgiskjali með frumvarpinu og síðan á grundvelli þessarar umsagnar lögreglustjórans í reykjavík synjaði sýslumaðurinn í kópavogi þessum stað um leyfið sú ákvörðun var kærð til dómsmálaráðherra hæstvirts sem felldi úrskurð í málinu fimmtánda maí tvö þúsund og átta og er sá úrskurður einnig í fylgiskjali með þessu máli virðulegur forseti

um umsagnir lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu sem á endanum urðu tvær að sagt er í úrskurði dómsmálaráðuneytisins að það hafi verið verulegir annmarkar á efnistökum í úrskurðinum sem leiddi til ógildingar ákvörðunar sýslumannsins í kópavogi þá beindi ráðuneytið því til sýslumannsins að hann leitaði eftir nýrri umsögn lögreglustjórans áður en hann tæki veitingu umrædds leyfis til meðferðar á ný málinu lyktaði með því að lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu gaf út nýja umsögn þar sem í ljósi úrskurðar dómsmálaráðuneytisins þótti ekki fært annað en að mæla með því að leyfið yrði veitt á sama tíma hafði borgarráð reykjavíkurborgar til umfjöllunar endurnýjuð leyfi fyrir þessa tvo staði sem eru í reykjavík en þessir staðir óskuðu báðir eftir að fá heimild til að bjóða upp á nektardans ráðið hafði áður samþykkt að mæla ekki með því að slík leyfi yrðu veitt þegar úrskurður dómsmálaráðuneytisins lá fyrir þótti borgarráði hins vegar ekki fært annað en að veita jákvæða umsögn og gerði það á fundi sínum tuttugasta og áttunda ágúst tvö þúsund og átta með bókun og ég leyfi mér virðulegur forseti að lesa upp bókun borgarráðs reykjavíkur en hún er svona virðulegur forseti nýlegur úrskurður dómsmálaráðuneytisins varðandi nektardans á veitingastaðnum goldfinger í kópavogi vekur áleitnar spurningar um hvort fjórðu málsgrein fjórðu grein laga númer áttatíu og fimm tvö þúsund og sjö sem kveður á um bann við slíkri starfsemi sé gagnslítil í borgarstjórn ríkir þverpólitísk samstaða um að vinna beri gegn klámvæðingu því skorar borgarráð á alþingi íslendinga að breyta lögum þannig að sem fyrst fáist skýrar lagaheimildir til að koma í veg fyrir starfsemi nektardansstaða þannig að þverpólitískt borgarráð allir flokkar í borgarráði skora á alþingi að breyta lögunum eins og verið er mæla fyrir á þessari stundu þannig að eins og málsmeðferð og öll umræða hefur verið þá ríkir núna óvissa um túlkun á fjórðu málsgrein fjórðu grein laganna það er á þessu undanþáguákvæði virðulegur forseti það er alveg nauðsynlegt að vilji löggjafans sé skýr í þessum efnum og því er lagt til í þessu frumvarpi að framangreint undanþáguákvæði verði fellt á brott að því gerðu stendur eftir fortakslaust bann við því að bjóða upp á nektarsýningar eða að gera með öðrum hætti út á nekt starfsmanna eða annarra sem á staðnum eru svo voru mörg mín orð um þetta frumvarp og ég legg til að því verði vísað til

sem að mínu mati á að geta afgreitt þetta mál á stuttum tíma

það er búið að fá umsagnir þetta er búið að fá skoðun í allsherjarnefnd og við erum með áskorun meðal annars frá borgarráði reykjavíkur þverpólitíska áskorun um að taka þetta skref